Panie Przewodniczący! Chciałbym zwrócić uwagę na moim zdaniem bardzo ważną sprawę, której do tej pory nie poruszono w ogóle w tej dyskusji. Warto zwrócić uwagę na fakt, że działalność Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych budzi coraz większe zainteresowanie obywateli Unii. To zainteresowanie dodatkowo wzrośnie w 2014 roku roku wyborów do Parlamentu. W związku z tym chciałbym podkreślić jaką wagę ma znaczenie polityki informacyjnej tego bardzo ważnego Urzędu. Trzeba moim zdaniem przyjąć w tej materii jednolite standardy dotyczące czasu i zakresu upubliczniania informacji. Odnoszę bowiem wrażenie, że panuje w tej materii duża dowolność, a informacje udzielane są często zbyt późno, dopiero po publikacjach w mediach to za późno.